herra forseti ég kem upp til að ítreka þær athugasemdir sem hér hafa verið bornar fram um skipulag þinghaldsins í dag og ég óska eftir því hæstvirtur forseti að það verði borið undir atkvæði fundarins hvort hér eigi að vera lengdur fundur í dag fyrst hæstvirtur forseti er ekki tilbúinn til að fallast á þá eðlilegu tillögu sem hér kom fram um að það yrði boðað til fundar með formönnum þingflokka til að ræða skipulag þingflokksins í dag